Keď nedávno Francúzsko oznámilo, že prekročí výšku povoleného rozpočtového deficitu, Komisia rozhodla, že mu udelí výnimku. Nemáme záruku, že pri posudzovaní právneho štátu bude Komisia pristupovať rovnako napríklad k Francúzsku a Poľsku. Po druhé, všeobecné formulácie v texte umožňujú, aby sa časom menila ich interpretácia. Je možné použiť ich aj proti legitímnym krokom politických oponentov. A po tretie, o sankciách má rozhodovať Rada Európskej únie obrátenou kvalifikovanou väčšinou. To znamená, že sankcie navrhnuté Komisiou by mali byť automaticky prijaté, pokiaľ kvalifikovaná väčšina nerozhodne inak.